liggur fyrir af hálfu ríkisstjórnarinnar og af minni hálfu í þessu máli ég hef komið þeim skriflega á framfæri við utanríkisráðuneytið í washington en það er nú með þetta eins og ýmislegt annað að það gengur ekki greiðlega að fá skýr svör samt er það nú þannig að össur skarphéðinsson virðist vera með öll svörin og það er þá ekki fyrsta málið þar sem hann talar og talar án þess að hafa fullnægjandi gögn eða upplýsingar í höndunum við höfum látið það koma skýrt fram að við sættum okkur ekki við flug af þessu tagi en hingað koma milli fimmtán hundruð og tvö þúsund flugvélar um keflavíkurflugvöll á hverju einasta ári plús þær sem lenda hérna í reykjavík vélin sem lenti hér í gær fékk eðlilega tollskoðun það var ekkert athugavert við það sem í henni var að finna og háttvirtur þingmaður getur fullyrt hér út í loftið eins og hann vill en stjórnvöldum ber að taka ábyrga afstöðu en auðvitað fordæmum við þetta flug